forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá umhverfisráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali sjö hundruð þrjátíu og fjögur um ræktun erfðabreyttra plantna frá þuríði backman það er vegna umfangs fyrirspurnarinnar og óskar